Stosunki z Kazachstanem są bez wątpienia dla Unii Europejskiej szczególnie ważne, gdyż chodzi o kraj odgrywający ważną rolę polityczną w Azji Centralnej, w regionie o strategicznym znaczeniu dla światowego bezpieczeństwa. Dobrze, że Parlament Europejski dzisiaj po raz kolejny słusznie wyraża zaniepokojenie sytuacją w tym kraju. Z niepokojem przyjmujemy płynące z Kazachstanu informacje o problemach z zakresu praw człowieka oraz o naruszeniach demokratycznych standardów w systemie funkcjonowania państwa. Oczekujemy od władz Kazachstanu jak najszybszego przywrócenia właściwych standardów w zakresie demokracji i praw człowieka we wszystkich przypadkach, gdzie te standardy mogły zostać naruszone, np. w sprawie dotyczącej pana Kozłowa. Mamy jednak wątpliwości co do treści wspólnego projektu rezolucji, który zawiera sformułowania niekiedy zbyt daleko idące, a często niesprawdzone i nie poprzedzone też wysłuchaniem drugiej strony.